Zabierając głos w tej debacie, chcę bardzo mocno podkreślić, że polska delegacja w grupie ECR jest zdecydowanie przeciwna harmonizacji polityk socjalnych państw członkowskich, tworzeniu jednolitego systemu ubezpieczeń społecznych, czy też jednolitego systemu emerytalnego. Kraje przyjęte do Unii po 2004 r. wprawdzie skracają dystans do najbardziej rozwiniętych państw Europy Zachodniej, ale ciągle jeszcze nie stać ich na taki sam poziom wydatków na cele socjalne. Dla przyśpieszenia rozwoju całej Unii Europejskiej zdecydowanie lepszy skutek niż decyzja o nierównościach społecznych miałaby dyskusja o usuwaniu nierówności międzygranicznych, takim jak likwidacja nierówności w traktowaniu przedsiębiorstw z krajów nowej Unii na rynkach krajów starej Unii, likwidacja ograniczeń w dostępie do rynku usług w krajach